Monsieur le Président, la pharmacovigilance doit être aux médicaments ce que l'hémovigilance est au sang, et l'organovigilance pour les organes, c'est à dire une assurance tous risques.

Cette statistique est inacceptable. Elle devrait être fortement réduite par une collaboration plus efficace entre tous les acteurs de la chaîne. C'est pourquoi j'appuie toutes les propositions qui vont dans ce sens une meilleure coordination à travers la base de données EudraVigilance, une information renforcée des patients et, cela a été dit aussi, une information qui fonctionne dans les deux sens Mme Rivasi et M. Turmes l'ont expliqué et une transparence réelle du travail du nouveau comité européen de pharmacovigilance. Je conclus, Monsieur le Président, parce que l'indépendance de l'expertise et j'y reviendrai toujours constitue l'alpha et l'oméga de toutes nos politiques. Elle est essentielle ici pour renforcer la confiance des patients.